gerð er grein fyrir efni ákvörðunarinnar í tillögunni og er ákvörðunin prentuð sem fylgiskjal með tillögunni ásamt þeirri tilskipun sem hér um ræðir tilskipun tvö þúsund og þrjú fjörutíu og eitt fjallar um stofnanir fyrir starfstengdan lífeyri það er þær stofnanir eða aðila sem heimild hafa til að taka við iðgjöldum til öflunar lífeyris ávaxta þau og greiða út lífeyri til rétthafa markmið tilskipunarinnar er að stuðla að hagkvæmum fjárfestingum og tryggri ávöxtun tryggja réttindi sjóðfélaga og annarra rétthafa einnig að gera stofnunum af þessu tagi fært að bjóða þjónustu yfir landamæri innan e s b stuðla að faglegri stjórnun tryggja samkeppni koma á gagnkvæmri viðurkenningu eftirlitsaðila skapa forsendur fyrir öflugri innri markaði fyrir lífeyrissparnað og gera stofnunum fyrir starfstengdan lífeyri þannig betur kleift að nýta sér sem best kosti innri markaðarins gengið er út frá því að forræði einstakra ríkja hvað varðar fyrirkomulag lífeyrismála sé ekki skert hvað varðar þann þátt sem lýtur að félags og í annarri grein tilskipunarinnar er fjallað um undanþágur frá gildissviði hennar gegnumstreymissjóðir það er sjóðir sem eru ekki sjóðmyndaðir falla ekki undir tilskipunina lífeyrissjóðir sem falla undir reglugerðir númer fjórtán hundruð og átta sjötíu og eins og númer fimm hundruð sjötíu og fjögur sjötíu og tvö eru sömuleiðis undanþegnir tilskipuninni íslenska lífeyrissjóðakerfið byggir á fyrrgreindu reglugerðinni og falla íslenskir lífeyrissjóðir þar af leiðandi ekki undir ákvæði tilskipunarinnar slíkir sjóðir gætu þó verið stofnaðir hér á landi og má til dæmis nefna að rætt er um mikilvægi tilskipunarinnar fyrir íslensk efnahagslíf í skýrslu sem nefnd forsætisráðherra um alþjóðlega fjármálastarfsemi gaf út nýlega fjármálaráðuneytið vinnur að innleiðingu tilskipunarinnar og er stefnt að því að frumvarp þess efnis verði lagt fram nú á vorþingi ég legg til hæstvirtur forseti að lokinni þessari umræðu verði tillögunni vísað til síðari umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar